hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um leit rannsóknir og vinnslu kolvetnis sem er á þingskjali númer sjö hundruð sjötíu og átta í frumvarpinu eru lagðar til breytingar er falla innan þeirrar meginstefnu sem mörkuð var með setningu kolvetnislaga númer þrettán

á undanförnum árum hefur vaknað áhugi bæði erlendra sem og innlendra aðila á að kanna hagkvæmni nýtingar á kolvetnisauðlindum í íslenskri efnahagslögsögu ljóst er að nauðsyn kallar á nánari og gleggri útfærslu á ákvæðum kolvetnislaga svo unnt verði að tryggja réttarstöðu þeirra er hafa hagsmuna að gæta heildstæð löggjöf veitir ekki einvörðungu aukið réttaröryggi heldur er um leið hvatning fyrir einkaaðila að leggja út í þær kostnaðarsömu framkvæmdir sem leit rannsóknir og vinnsla kolvetnis á hafi úti augljóslega eru í mars tvö þúsund og sex samþykkti ríkisstjórn íslands að hefja undirbúning að útgáfu leyfis til rannsókna og vinnslu kolvetnis ásamt vinnu við endurskoðun kolvetnislaga til að tryggja faglegan framgang starfsins var komið á formlegum samstarfsvettvangi og vinnuhópar settir á laggirnar og tekur fruvmrasp þetta mið af þessu samstarfi ráðuneyta og fagaðila helstu breytingar sem lagðar eru til með frumvarpi þessu eru í fyrsta lagi að skýrar er kveðið á um stjórnsýsluhluta laganna en í núgildandi lögum þykir skorta ítarlegri ákvæði um réttindi og skyldur leyfishafa sem og leyfisveitanda lagt er til að iðnaðarráðherra verði heimilt að fela orkustofnun leyfisveitingu og ákvarðanatöku samkvæmt gildandi lögum er orkustofnun sem fagaðila a sviði auðlinda og orkumála falið það hlutverk sem áður féll beint undir iðnaðarráðherra og mun sérfræðiþekking orkustofnunar nýtast við framkvæmd laganna á skilvirkari hátt en ella valdaframsal til orkustofnunar er innan þess ramma sem stofnuninni er markaður samkvæmt annarri málsgrein annarrar greinar laga um orkustofnun þar sem segir að

verði frumvarp þetta samþykkt mun orkustofnun annast alla umsýslu og þjónustu við iðnaðarráðuneytið vegna laganna þar á meðal taka á móti umsóknum hafa samskipti við umsækjendur og eða leyfishafa sem sækja og skila öllum upplýsingum til sama stjórnvalds yfirstjórn laganna verður samt sem áður óbreytt í höndum iðnaðarráðherra og stjórnvaldsákvarðanir orkustofnunar sem teknar eru á grundvelli laganna sæta kæru til iðnaðarráðherra framsal leyfisveitingarvalds til orkustofnunar eykur því til muna réttaröryggi umsækjenda og leyfishafa að því leyti að þeir eiga þess þá kost að fá umfjöllun um mál á tveimur stjórnsýslustigum í stað eins í öðru lagi eru í frumvarpi þessu skýrar kveðið á um gjaldstofna þeir gjaldstofnar sem um ræðir eru þrenns konar í fyrsta lagi gjald vegna leyfis til leitar að kolvetni í öðru lagi gjald vegna leyfis til rannsókna og vinnslu kolvetnis loks í þriðja lagi svokallað svæðisgjald en það er gjald sem leyfishafi greiðir vegna afnota á tilteknu svæði sem leyfi hans tekur yfir í þriðja lagi er í frumvarpi þessu kveðið nánar á um leyfi til rannsóknar og nýtingar á kolvetni ljóst er að slíku stöðluðu leyfi verður ekki komið á nema með skýrri heimild í lögum enda mun slíkt leyfi hafa að geyma ýmis íþyngjandi ákvæði bæði varðandi leyfishafa og leyfisveitanda nefna má sem dæmi ákvæði er varðar gjaldtöku gagnagrunn og upplýsingaskil eftirgjöf svæða sem og úrræði og heimildir eftirlitsaðila samkvæmt lögum þessum nauðsynlegt er að eftirlitsaðili leyfa hafi skýrar ótvíræðar og lögbundnar heimildir til að annast hlutverk sitt og því er lagt til að lögfestar verði heimildir og úrræði orkustofnunar samkvæmt lögum þessum annars vegar er um að ræða heimildir til að annast eftirlitshlutverk sem stofnuninni er falið samkvæmt lögunum hins vegar er ákvæði er varðar þau úrræði sem stofnuninni standa til boða telji hún að starfsemi leyfishafa samræmist ekki skilyrðum kolvetnislaga reglugerðum settum samkvæmt þeim skilyrðum leyfis eða öðrum heimildum með auknu ábyrgðarhlutverki orkustofnunar þykir einnig rétt að kveða nánar á um þær skyldur sem hvíla á stofnuninni og í frumvarpinu er lagt til ítarlegt þagnarskylduákvæði loks eru í frumvarpinu lagðar til breytingar á einstaka ákvæðum kolvetnislaga sem nauðsynlegt þykir að lagfæra í ljósi fenginnar reynslu af framkvæmd laganna verði frumvarp þetta óbreytt að lögum telur fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytisins að útgjöld orkustofnunar muni aukast um ellefu milljónir króna á ári frá og með árinu tvö þúsund og átta vegna ráðningar sérfræðings og viðbótarkostnaðar í tengslum við hann hæstvirtur forseti tillögum þeim sem lagðar eru fram í frumvarpinu er ætlað að bregðast við kröfu um aukið réttaröryggi og um leið að stuðla að einfaldri skilvirkri og gegnsærri stjórnsýslu bæði stjórnvöld og leyfishafar hafa af því ríka hagsmuni að stjórnsýsla kolvetnismála sé bæði skýr og skilvirk og valdmörk stjórnvalda greinileg einnig er mikilvægt að stjórnvöld hafi nauðsynlegar og lögmætar valdheimildir til að sinna þeim verkefnum sem þeim eru falin við framkvæmd kolvetnislaga ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar iðnaðarnefndar og annarrar umræðu